við vitum sem hér störfum hversu mikilvægt það er að sinna vestnorræna samstarfinu vel og það höfum við gert á undanförnu ári vestnorræna ráðið er þingmannaráð íslands færeyja og grænlands og hefur starfað frá árinu nítján hundruð áttatíu og fimm árið nítján hundruð níutíu og sjö var nafninu breytt í núverandi nafn vestnorræna ráðið og hefur það haft það heiti síðan það sitja átján þingmenn í ráðinu sex frá hverju landi þannig að þjóðirnar þrjár sitja þar við sama borð jafnar með jafnmikið vægi þrátt fyrir talsverðan stærðarmun markmið ráðsins er að starfa að hagsmunum vestur norðurlanda vernda auðlindir og menningararfleið norður atlantshafssvæðisins stuðla að samvinnu ríkisstjórna og landsstjórna þessara þriggja þjóða um mikilvæg mál og vera þingræðislegur tengill á milli aðilanna við sem störfum í vestnorræna ráðinu reynum ná okkar markmiðum með ályktunum sem við samþykkjum á okkar fundum og beinum þar með þeim til ríkisstjórna landanna og við náum að gera það með þeim hætti að ályktanir ráðsins eru lagðar hér fram í þinginu ræddar fjallað um þær í nefndum og þær síðan vonandi allar samþykktar hér í atkvæðagreiðslu á alþingi og hinum

það auðvitað kemur nýtt fólk inn í ráðið í kjölfar alþingiskosninganna og ég fæ það hlutverk að vera formaður íslandsdeildarinnar og jafnframt forseti ráðsins þetta árið og ég verð að segja að þetta hefur verið mjög viðburðaríkt ár og margir fundir sem við höfum setið í fyrsta lagi var þemaráðstefna ráðsins haldin á ísafirði í janúar tvö þúsund og þrettán þar sem fjallað var um heilbrigðismál út úr þeirri miklu vinnu sem þar fór fram komu nokkrar ályktanir og var dreginn saman mjög mikill fróðleikur vegna þess að þetta er svið heilbrigðismálin þar sem þjóðirnar þrjár geta starfað meira saman á ráðstefnunni var fjallað um hvernig kerfin eru byggð upp í hverju landi og þá samvinnu sem þegar er til staðar og hvernig framtíðarsýnin er heilbrigðisráðherrar landanna greindu frá hugmyndum ríkisstjórna sinna um frekara samstarf og það varð niðurstaðan að það væri nauðsynlegt að efla samstarfið enn frekar og í kjölfarið voru tvær ályktanir samþykktar á ársfundi vestnorræna ráðsins í haust annars vegar hvað varðar samstarf heilbrigðisstarfsfólks í löndunum þrem og hins vegar þróun frekara samstarfs á sviði skurðaðgerða ráðið átti síðan fund með heilbrigðisráðherrum landanna þriggja að nýju nú í janúar þegar leið okkar lá til færeyja á fund þar sem þeir ráðherrarnir þrír voru jafnframt að funda og þeir færðu okkur þau tíðindi að þeir væru að vinna að því á sínum fundi að efla samstarfið enn frekar og er það mjög ánægjulegt ársfundur ráðsins var haldinn á grænlandi í ágúst fyrir utan þær tvær ályktanir sem ég hér fór yfir varðandi heilbrigðismálin voru samþykktar tvær í viðbót önnur sem sneri að því að vinna gegn brottflutningi kvenna frá vestnorrænu löndunum en það er vandamál að konur flytja í meira mæli frá þessum jaðarsvæðum og af þessu hafa menn töluverðar áhyggjur eðlilega en áætlunin snýst um það að reyna að safna saman gögnum og upplýsingum og rannsóknum um þessi málefni þannig að við getum reynt að finna leiðir til að sporna við fótum þetta er ekki bara bundið við þessar þrjár þjóðir heldur jafnframt samabyggðir á norðurlöndum og þessar jaðarbyggðir þannig að þetta er verkefni sem mun halda áfram fjórða ályktunin sem samþykkt var á ársfundi ráðsins var um stuðning við við les og skrifblinda þessar ályktanir hafa allar verið lagðar fram eins og ég segi og fjallað um þær hér í utanríkismálanefnd forsætisnefnd ráðsins samanstendur af formönnum landsdeildanna þriggja íslands grænlands og færeyja en forsætisnefndin átti fund á norðurlandaráðsfundi í rauninni í noregi í júní í bodö en okkur er alltaf boðið forsætisnefnd vestnorræna ráðsins á fundi norðurlandaráðs það er föstu fundina sumarfund og síðan á norðurlandsþing þar sem við tókum jafnframt þátt í október þar fundaði forsætisnefndin með forsætisnefnd norðurlandaráðs og nokkrum ráðherrum vestnorrænu ríkjanna sem við áttum kost á að hitta auk þess flutti formaður ráðsins ræðu á þinginu þar sem hvatt var til frekara samstarfs milli norðurlandaráðs og vestnorræna ráðsins en það er auðvitað mikið samstarf þar á milli og sérstakur samningur samstarfssamningur hefur leið gerður á milli vestnorræna ráðinu og

eru í rauninni tvö við samþykktum á ársfundinum okkar að reyna að móta sameiginlega vestnorræna norðurslóðastefnu og hvöttum ríkisstjórnirnar til þess að reyna að finna út úr því á hvaða sviðum slíkt mundi henta til þess að aðstoða við undirbúning þess hefur vestnorræna fengið fræðimann egil þór níelsson til þess að gera skýrslu þar sem kortlagt er á hvaða sviðum slíkt samstarf og hagsmunir þjóðanna þriggja fara helst saman og er tilgangurinn sá að leggja þessa niðurstöðu fyrst fyrir ársfund vestnorræna ráðsins til þess að fara þar yfir hvaða þættir það eru sem ráðið sjálft vill álykta um en síðan er meiningin að færa ríkisstjórnum landanna þriggja þessa skýrslu til þess að hægt sé að útfæra

það hefur mikil vinna farið í þetta verkefni og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig vinnst úr þeirri skýrslu í haust á ársfundi ráðsins sem haldinn verður í vestmannaeyjum í

á ársfundi sínum í haust varðandi hótanir evrópusambandsins og refsiaðgerðir gegn færeyjum og íslandi vegna makrílveiða og

þar var því sjónarmiði jafnframt komið á framfæri á sameiginlegri ráðstefnu vestnorræna ráðsins og norðurlandaráðs sem fór fram í kjölfar ársfundarins og síðan var þessari skoðun ráðsins jafnframt komið á framfæri á fundi með norðurlandaráði annars vegar og hins vegar á fundi sem við áttum með sendinefnd evrópuþingsins í strassborg í haust þar fórum við vel yfir þessi mál og yfir þau sjónarmið sem vestnorræna ráðið fór yfir á sínum ársfundi og þar var þessum sjónarmiðum fulltrúa landanna þriggja í vestnorræna ráðinu skýrlega komið á framfæri að það væri ekki rétt í samskiptum þjóða að fara fram með hótanir um refsiaðgerðir heldur væri málið að setjast niður og tala saman og semja það er sameiginlegur skilningur allra þeirra fulltrúa sem sitja í vestnorræna ráðinu eins og ég segi gekk starfið á árinu mjög vel fundir gengu upp samkvæmt áætlun ég tel að framtíðin muni bera í skauti sér aukið samstarf landanna þriggja og ég tel að það sé nauðsynlegt sérstaklega í ljósi norðurslóðamála og ég tel að það sé rétt að það komi fram að það er mikill áhugi í öllum löndunum þrem að fara dýpra inn í þá umræðu og það verður mjög fróðlegt að sjá hvaða ávöxt það ber á ársfundi ráðsins í haust forseti ég tel að ég hafi hér gert grein fyrir skýrslunni ársályktanir vestnorræna ráðsins liggja fyrir eins og ég sagði og þær hafa verið teknar til meðferðar hér í þinginu og það eru fjórar ályktanir sem reifaðar eru hér í skýrslunni